Obywatele Unii Europejskiej osiedlają się w innym państwie członkowskim, korzystając z możliwości stworzonych im przez prawo wspólnotowe i zakładając, że przez całe życie będą mogli z tego prawa korzystać. Dlatego też wszelkie negocjacje o postbrexitowym statusie obywateli Unii w Zjednoczonym Królestwie czy Brytyjczyków w Unii powinny opierać się na tym prawie. Nie może być więc zgody na jakiekolwiek zmiany w ich położeniu prawnym czy faktycznym. Nowe propozycje Londynu nie są zgodne z tym prawem, dopuszczają bowiem ograniczenia na przykład w prawie do łączenia rodzin, a także wprowadzają nową nie do końca zdefiniowaną kategorię osoby osiedlonej.

Przeciągające się rozmowy potęgują niepewność wśród ludzi zwykłych, ani obywatele Unii mieszkający w Wielkiej Brytanii, ani Brytyjczycy w Unii nie wiedzą jaka przyszłość ich czeka. Ta niepewność uniemożliwia im zabezpieczenie swoich praw i interesów, dlatego też negocjatorzy powinni jak najszybciej dojść do porozumienia mieszczącego się w ramach regulacji traktatowych i gwarantującego poszanowanie praw nabytych. Nie możemy się zgodzić na żadne ich ograniczanie.